Señor Presidente, señora Comisaria, la pesquería de anchoa del Golfo de Vizcaya se cerró en 2005 debido al mal estado de la población. El plan propuesto tiene como objetivo asegurar una explotación sostenible, estableciendo las cuotas a través de criterios científicos. Este plan está apoyado por el sector, un sector que necesita estabilidad. Le pido a la Comisión que retire esta propuesta y que tenga en cuenta la iniciativa del Parlamento.